angewandt hat, Teil dieses dramatischen Konflikts sind, der jetzt zu so unglaublichen Entwicklungen geführt hat, dass 9,3 Millionen Bürger direkt vom Krieg betroffen sind, 6,5 Millionen allein in Syrien selbst auf der Flucht sind.

Ich hoffe, dass die internationale Gemeinschaft jetzt endlich ihrer Verpflichtung gerecht wird, hier die Dinge in Ordnung zu bringen.